Po odstránení betónových múrov a plotov z ostnatého drôtu, ktoré oddeľovali západný Berlín od východného a rozdeľovali európsky kontinent na východnú rezerváciu a západnú časť, sme si naivne mysleli, že sa tým končí éra paranoidných režimov, ktorým prekáža, že slobodní ľudia chcú slobodne komunikovať,

Vieme, že voľné cestovanie a vzájomné spoznávanie sa ľudí z rozličných kútov sveta, civilizácií, kultúr pomáha búrať predsudky, potláčať obavy z nepoznaného a podporuje a rozvíja dôveru medzi národmi.

Vždy sa hlásili k ochrane slobody a demokracie, ale asi sa museli zblázniť. Veď na svojej južnej hranici s Mexikom začali stavať ploty, aké sa nám Európanom podarilo len nedávno zbúrať. Pre návštevníkov svojej krajiny zavádzajú stále nové a nové administratívne a technické prekážky.

Možno si to pán prezident Obama ani neuvedomuje, ale zvonku to vyzerá tak, ako keby sa americká administratíva postupne pokúšala urobiť z USA takú istú oplotenú, dobre uzavretú záhradku, plnú povinne šťastných ľudí, akú spravuje Kim Jong il na severe Kórey. Chceme veriť, že to tak nie je, a preto by sme asi mali našim americkým priateľom vysvetliť, že ten žobrácky groš a osobné údaje na špicľovanie, čo za návštevu krajiny pýtajú, nie je ničím iným iba veľkou hanbou pre takú veľmoc slobody a demokracie, akou sú Spojené štáty americké.